Ich stimme dieser Mitteilung der Kommission zu und halte es für wichtig, dass wir in Europa, zwischen den Mitgliedstaaten, vor Ort in den Schulen da ist wahrscheinlich das Entscheidende zu machen sowie international gegen die Radikalisierung und gegen Extremismus arbeiten.

Wir als Politiker haben ein Beispiel zu geben, dass wir demokratische Prozesse erleben wollen, und dass wir in diesen Prozessen die Meinung des Anderen akzeptieren. Die Freiheit der anderen Meinung als eine Selbstverständlichkeit, ohne den anderen zu diskriminieren und als Persönlichkeit anzugreifen, ist ein Beispiel, das wir unserer Gesellschaft geben können. Was heute in diesen Tagen in politischen Äußerungen läuft, was in Medien läuft, ist eine Aufforderung zur Radikalisierung in manchen Bereichen. Und ich glaube, wir werden dies nur hinbekommen, wenn wir in der Lage sind, diesem zu widerstehen und zur Normalität auch in unserer Sprache zurückzukommen.

Und es ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir ein besseres Beispiel geben, als es in mancher Debatte zum Ausdruck gekommen ist.